jejich zpráv nijak nepřekvapuje.

30. let, často vznikají obavy, že bude mít obdobné důsledky, a jistě je to krize vážná. V porovnání s onou historickou se ale řada věcí změnila.

Existuje evropský sociální model, který si vyvinul velmi komplexní systém sociální ochrany, i to je podstatná změna. A myslím si, že také narůstá postupně vůle a schopnost jednat společně, protože teprve nyní došlo např. k tomu, že v plánu ekonomické obnovy Evropa reagovala na krizi koordinovaně, na základě využití síly koordinace komunitární úrovně i jednotlivých členských států. Je také zřejmé, že pokud hovoříme o krizi, tak máme na mysli především nezaměstnanost a její sociální důsledky. Komise považuje otázku zaměstnanosti a nezaměstnanosti za prioritní ve své agendě a předpokládá, že tato otázka bude prioritní v agendě Evropské unie jako takové.

Předseda Komise jasně vyjádřil názor, který zastávala Komise, a to, co bylo úvodní myšlenkou. Ale přesto chci konstatovat, že pražský summit je mimořádnou událostí. Je připravován mimořádným způsobem.

To znamená, že otázka zaměstnanosti a nezaměstnanosti se dostane na úroveň předsedů a prezidentů. Dámy a pánové, debatovali jsme v rámci sociální agendy o řadě dílčích otázek a stejně tak se v debatě objevila řada otázek, která se vázala na změny v jednotlivých fondech. Chtěl bych konstatovat, že předložená agenda byla v zásadě zpracovávána před nástupem krize, ale přesto chci konstatovat, že byla a je dobrou základnou k tomu, abychom krizi čelili. A je také dobrou základnou k tomu, abychom jednali po krizi. Myslím si, že evropský sociální model je víc než jenom reakce na krizi, jakkoli závažnou. Je to proces a je to politická a sociální koncepce na velmi dlouhou dobu a právě dlouhodobost je v této sociální agendě zabudovaná.

na tomto zasedání, a to považuji za mimořádně důležité. V českém jazyce se používá rčení Kdo rychle dává, dvakrát dává. Nevím jestli to naši předkové zvážili úplně přesně, ale přesto je zřejmé, že když se reaguje rychle, je to významné a pomáhá to více, než když se váhá. V debatě padly některé konkrétní otázky, na které bych rád odpověděl.

1. květnu tohoto roku podle návrhu, který je v závěrečné fázi, budou zpracovávány podle nových pravidel.

Myslím si, že efektivitu je třeba sledovat vždy.

Nebyli to jistě všichni, ale i tak bylo zřejmé, že nástroj funguje. Další otázkou, která byla zmíněna, byla otázka spolufinancování. Jistě, pan poslanec Vlasák má pravdu, že spolufinancování je významné, přesto si myslím, že zvýšení míry spolufinancování v době krize bylo správným návrhem, protože některé státy, které jsou ve velmi obtížné situaci, mají velké problémy získat spolufinancování. Abychom tuto věc usnadnili, navrhli jsme

Chtěl bych také zdůraznit to, co v debatě nebylo tak vysloveně podtrženo, přestože Evropský sociální fond je osvědčená instituce, která pomáhá milionům lidí ročně a milionům lidí ročně pomáhá velmi účinně. I u něj jsme změnili společně v diskuzi s vámi pravidla a myslím si, že to usnadní jeho využití a účinnost. Paní poslankyně Lambert zdůraznila význam sociální inkluze. Myslím si, že je třeba zdůraznit, že naše linie je naprosto jasná. Evropský sociální model je model aktivní společnosti, kde klíčem je aktivita na trhu práce. Ale není to model, který akceptuje jenom ty, kteří se účastní trhu práce, protože velká část našich občanů se trhu práce z různých důvodů neúčastní, a přesto je velmi důležité, aby měli možnost se aktivně účastnit na společnosti a aby se aktivně účastnili.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych konstatoval, že po mém soudu sociální agenda a agenda zaměstnanosti získávají na významu a že to je proces, který se postupně projeví ve všech strategiích Evropské unie stejně tak jako ve všech návrzích na změny dlouhodobých plánů a pohledů Evropské unie. Dovolte mi, abych vám poděkoval a uzavřel své vystoupení svým hlubokým přesvědčením, že evropský sociální model je modelem, který vyžaduje evropskou integraci, není to model, který by bylo možné rozvíjet a udržet